Myślę, że nasz głos dzisiaj powinien zabrzmieć szczególnie doniośle. Nie możemy bezczynnie przyglądać się temu, co z chrześcijanami i nie tylko zresztą robią ci terroryści spod znaku półksiężyca. To nasz moralny obowiązek. Nie możemy w tej sprawie milczeć.